Plus ancien partenaire de l'Union, la Tunisie reçoit les aides les plus importantes, par tête d'habitant, parmi les pays du Sud, et c'est un acteur zélé de la mise en place de la zone de libre échange sur le pourtour méditerranéen, à tel point que ses dirigeants commencent à réclamer leurs dividendes et à demander à bénéficier d'un statut avancé. Je partage totalement les propos d'Hélène Flautre et l'effarement qu'elle a manifesté devant certains propos. Les accords de partenariat de l'Union comportent désormais des clauses relatives à la démocratie et aux droits de l'homme. Celles ci doivent être examinées avec la même vigilance que les clauses économiques. Or, le rapport de la Commission, Madame la Commissaire, sur la mise en œuvre de la politique de voisinage, ne peut pas être satisfaisant en la matière. Il y a un vrai deux poids, deux mesures.

Ce seul chiffre montre l'état de la démocratie dans ce pays. Une démocratie verrouillée, où les défenseurs des droits de l'homme, les magistrats, les avocats, les journalistes bref tous ceux qui osent ne pas soutenir le régime sont harcelés, emprisonnés, et même torturés, pour certains d'entre eux. Depuis septembre dernier, c'est une véritable dérive policière et répressive du régime qui est mise en place.

Mais on pourrait aussi parler de Sawyer Maclouf, de Fahem Boukadous, condamnés, l'un pour avoir parlé des conditions environnementales de son pays, et l'autre de manifestations ouvrières dans son pays. Oui, telle est la situation sociale de la Tunisie.

Sadok Chourou croupit dans une prison depuis seize ans, Radia Nasraoui, qui fait son travail d'avocate, est traînée dans la boue, entravée en permanence dans son métier. Des étudiants sont arrêtés, arbitrairement condamnés, comme d'autres. On retire les passeports, on ne les renouvelle pas, on interdit à certains militants des droits de l'homme de sortir du territoire pour venir témoigner. Les réunions des associations indépendantes du pouvoir sont interdites, on contrôle leurs visiteurs, et je n'ai pas le temps suffisant pour faire un vrai bilan de la réalité de la politique sociale.

Pourquoi avoir refusé d'accueillir des observateurs de l'Union européenne si les élections sont si démocratiques que ça? Les faits sont là, ils sont de plus en plus dénoncés par les journaux de nos pays. La Commission et le Conseil doivent en tenir compte. La Tunisie doit tenir ses engagements en matière de démocratie et de droits de l'homme.

Oui, je suis pour l'égalité des partenariats! Oui, tous les pays du monde doivent être traités de la même façon, mais à condition de tenir leurs engagements. Je m'arrêterai là, Monsieur le Président.